Ce n'est pas un accord, mais la validation de la politique du fait accompli d'Israël. Une vision unilatérale du conflit que vous avez le mérite, Monsieur Borrell, d'avoir condamnée.

Puisque les États membres sont incapables d'unanimité pour appeler au respect des résolutions des Nations unies, faisons respecter le droit avec les moyens qui sont les nôtres.

Condamnons clairement l'institutionnalisation des discriminations. Enfin, j'allais dire, et surtout, remettons sur la table, comme le demandent les Palestiniens, une conférence internationale pour la paix au Moyen Orient.